W obliczu coraz częstszych klęsk i katastrof bardzo ważna jest szybka i skoordynowana reakcja, a także umiejętność maksymalnego zaangażowania wszystkich dostępnych środków, bo tylko takie działania pozwolą ograniczyć tragedie ludzkie i straty materialne. Cieszę się bardzo, że w sprawozdaniu podkreślona została rola władz lokalnych i regionalnych, które znajdują się na pierwszej linii w razie wystąpienia katastrofy.

Cieszę się również, że poruszono kwestię uelastycznienia funduszu solidarności, bo proszę państwa nie może być tak, że osoby dotknięte tragedią czekają miesiącami czy latami na to, aby została im udzielona pomoc finansowa.